Pane předsedající, já musím říci, že pro mě bylo to ráno, kdy jsme se probudili do volebních výsledků, které přišly z Myanmaru, velmi skvělou příležitostí ocenit vývoj, který se udál za těch několik let. A přesto, že vnímám kritické námitky, které zde zazněly od některých mých kolegů právě o nemožnosti volit pro některá etnika, tak si myslím, že bychom měli podpořit ten proces, který byl nastartován v Myanmaru. Myslím si, že bychom měli podpořit i aktivitu volební vítězky paní Su Ťij, která má teď tu největší zodpovědnost. A požádat vysokou představitelku a samozřejmě i předsednictví, abychom co nejvíce úsilí věnovali na podporu demokratického procesu, který právě v Barmě byl nastartován. To odhodlání, to úsilí občanů v Myanmaru, které bylo vidět na kamerách z těch obrázků, ty šťastné tváře, ty úsměvy, ty myslím, že bychom měli podporovat, protože to je naše společná budoucnost.